flutningsmaður á þessari tillögu en á tillögunni eru tuttugu og þrír aðrir háttvirtir þingmenn þannig að það eru óvenju margir þingmenn á tillögunni

sem eru á tillögunni þessi tillaga var flutt á síðasta þingi og þá var reyndar meiri hluti þingmanna á tillögunni þannig að hefði hún náð að að í gegn þá hefði hún verið samþykkt tillagan gengur á á það að alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að gæta ýtrustu hagsmuna íslands í samningaviðræðum sem nú fara fram á vegum rammasamnings sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar og stefnt er að því að ljúki á fimmtánda aðildarríkjaþingi samningsins í kaupmannahöfn í desember á þessu ári sérstaklega skal ríkisstjórnin tryggja að efni og tilgangur ákvörðunar sjöunda aðildarríkjaþings rammasamningsins númer fjórtán cp sjö um áhrif einstakra verkefna á útstreymi á skuldbindingartímabili kyoto bókunarinnar haldi gildi sínu við samningsgerðina svigrúm íslands til frekari nýtingar sjálfbærra orkuauðlinda á grundvelli íslenska ákvæðisins verði viðurkennt þetta þýðir virðulegur forseti að við sem flytjum þessa tillögu teljum að ríkisstjórnin eigi að vinna að því að íslenska ákvæðið haldi gildi sínu og að það verði bætt við það þannig að svigrúm íslands til frekari nýtingar sjálfbærra orkuauðlinda á grundvelli íslenska ákvæðisins verði áfram viðurkennt og það verði bætt við þessi þingsályktunartillaga fór i gegnum umhverfisnefnd á síðasta kjörtímabili og var afgreidd þaðan út sjötta apríl síðastliðinn þar lagði meiri hluti nefndarinnar til að þessi tillaga yrði samþykkt hér bætti við einum nýjum málslið sem er núna lokamálsliður tillögugreinarinnar en það náðist ekki að afgreiða málið og það er því endurflutt hér virðulegur forseti til þess að fara aðeins í forsöguna er alveg ljóst að ríki heims hafa rætt um það um langt skeið margra ára bil að það sé nauðsynlegt að grípa til aðgerða til þess að minnka losun gróðurhúsalofttegunda og ríki heims hafa reynt að koma sér saman um hvernig eigi að gera það það var ákveðið með því að fyrstu skrefin yrðu tekin af svokölluðum iðnríkjum annað eins ríkjum svokölluðum að þau ættu að taka á sig tímasett og tölusett markmið þróunarríkin ættu hins vegar ekki að gera það þó að þau mengi mörg talsvert mikið og sú mengun sem þaðan kemur fer vaxandi var ekki talið siðferðilega forsvaranlegt að þróunarríkin tækju á sig þessar skuldbindingar vegna þess að iðnríkin hafa verið að auka svo mikið losun sína og hafa fengið út úr því talsverðan hagvöxt var eðlilegt að vera ekki að hemja þróunarríkin heldur hemja iðnríkin

í losuðu sem þýðir að þegar miðað er við þröskuldsárið sem er nítján hundruð níutíu máttu íslendingar á fyrsta skuldbindingatímabilinu tvö þúsund og átta til tvö þúsund og tólf losa tíu prósentum meira af gróðurhúsalofttegundum en ísland hafði losað árið nítján hundruð níutíu sumir töldu að þetta væri alveg stórsnjallt að fá plús tíu prósent að mega auka mengun um tíu prósent en það sáu það auðvitað allir sem þekkja til þessara mála að það var algjörlega óásættanleg niðurstaða

hreinsa meira eða minna allt upp hjá sér hér vorum við búin að hitaveituvæða og við erum ekki að nota olíu og kol nema í algjöru lágmarki miðað við önnur ríki þannig að þetta þröskuldsár var ekkert aðallega heppilegt fyrir okkur ef svo má að orði komast mörg önnur ríki þurftu ósköp lítið að gera til þess að standast sínar skuldbindingar af því að bara ný tækni minnkaði þeirra losun stórfenglega sérstaklega í austantjaldsríkjum það var því alveg ljóst strax að þessi plús tíu prósent yrðu einungis nýtt til að viðhalda aðeins auknum fjölda bíla og svona þessu sem maður kallar starfsemi eins og venjulega fer fram í hefðbundnu árferði því var ákveðið að falast eftir svokölluðu íslensku ákvæði og það fóru í gang miklar samningaviðræður og sú er hér stendur tók þátt í þeim þeirri samningagerð lauk með því að við fengum viðurkennt svokallað íslenskt ákvæði en það felur í sér að það er viðbótarheimild á útstreymi af gróðurhúsalofttegundum tegundinni co tvö upp á einum sex milljón tonn á þessu skuldbindingartímabili þannig að þetta var eiginlega box sem fengum í viðbót við þessi plús tíu prósent af hverju fékk ísland þetta það er vegna þess að það var ekkert annað réttlætanlegt af hverju segi ég það virðulegur forseti það er vegna þess að ef við hefðum ekki fengið þetta box ekki fengið íslenska ákvæðið hefðum við verið útilokuð frá því að nýta okkar orkulindir til iðjuvera og það var algjörlega fráleitt að refsa íslandi á þann hátt bæði af hagfræðilegum ástæðum og þessum grundvallarrétti að geta nýtt sínar orkuauðlindir það er ekkert verið að refsa norðmönnum eða einhverjumm öðrum sem eru að dæla upp olíu fyrir utan það að þetta var líka jákvætt fyrir lofthjúpinn þetta var gott fyrir umhverfið og gott fyrir lofthjúpinn af hverju ætti þá að neita íslandi um það að framleiða hér afurðir sem hægt er að framleiða með miklu umhverfisvænni hætti á íslandi en í þeim ríkjum sem nota kol og olíu í sína framleiðslu þar vísa ég aðallega í álið að það að framleiða á l á íslandi per tonn losar sex til átta sinnum menga af gróðurhúsalofttegundum hér af því að við notum vatnsafl eða jarðhita heldur en ef sama tonnið er framleitt með kolum og olíu það sáu það auðvitað allri umhverfisráðherrar sem tóku þátt í þessum viðræðum að það var algjörlega órökrétt að hindra það að ísland gæti nýtt vatnsorkuna og jarðvarmann í þessum tilgangi hæstvirts utanríkisráðherra össur skarphéðinsson sem var þá í stjórnmálum eins og nú sagði um íslenska ákvæðið þegar við vorum að berjast um í því að ná því fram hæstvirtur ráðherra sagði að það yrði hlegið út af borðinu það væri svo arfavitlaust að þetta ákvæði yrði bara hlegið út af borðinu það var nú ekki svo heldur náðist að útskýra fyrir öðrum ríkjum innihald þess og okkar röksemdafærsla náði í gegn en ég ætla ekkert að draga fjöður yfir það að þetta kostaði mjög mjög mikla vinnu sérstaklega hjá nokkrum ráðherrum en líka hjá embættismannakerfinu íslenska það voru hér mjög öflugir samningamenn bæði úr umhverfisráðuneytinu iðnaðarráðuneytinu og utanríkisráðuneytinu það komu líka aðilar úr forsætisráðuneytinu að þessu þannig að þegar þetta lagðist allt á eitt tókst að ná íslenska ákvæðinu í höfn ég tel að þetta sé mjög merkilegur sigur fyrir ísland að við höfum náð þessu í gegn á sínum eiga lítið land sem er ekki með öfluga utanríkisþjónustu miðað við önnur ríki og ekki mjög mikinn embættismannaflota miðað við önnur ríki ég tel að þetta hafi verið stórsigur að ná þessu ákvæði í gegn og hef alltaf furðað mig á því af hverju vinstri flokkarnir það er samfylkingin og vinstri grænir af hverju þeir lögðust í baráttu gegn íslenska ákvæðinu það var alltaf verið að tala um það hér að þetta væri undanþáguákvæði og þetta væri hræðilegt að ísland fengi að menga meira og það var gripið til röksemdafærslu eins og þeirrar að tala um að við værum umhverfissóðar við værum að menga svo mikið per eða per íbúa og þetta er sko algjörlega fráleit umræða ég held að skýringin hljóti að vera sú að inn í þessar umræður allar blandaðist umræða um virkjanir þannig að þeir flokkar sem voru á móti virkjununum yfirfærðu sína andstöðu yfir á íslenska ákvæðið og hafa aldrei alla getað viðurkennt nema einn og einn ráðherra einstaka sinnum þó hæstvirtur ráðherra hefur þó getað viðurkennt að ákvæðið sé jákvætt fyrir lofthjúpinn menn verða aðeins að klippa þetta í sundur menn verða að sjá að

við virkjun gegn íslenska ákvæðinu og segja að það sé ekki umhverfisvænt af því að íslenska ákvæðið er umhverfisvænt i sjálfu sér við getum svo alveg tekið umræðuna á gagnrýnum nótum um virkjanir almennt en menn skulu ekki blanda því við íslenska ákvæðið því að það er jákvætt fyrir lofthjúpinn það er jákvætt að framleiða

verið að nýta okkur íslenska ákvæðið og nú er komið að því að semja upp á nýtt samningarnir fara fram eða lokahnykkurinn á að vera í kaupmannahöfn núna í desember sú er hér stendur hefur reyndar mjög miklar efasemdir um að það takist það er komin ný ríkisstjórn í bandaríkjunum og forseti bandaríkjanna obama hefur komið með nýjar hugmyndir inn í þessi mál og það gæti hugsanlega tafið ferlið flutningsmenn þessarar tillögu telja að þó að það sé vissulega mjög seint af stað farið núna sé þess freistandi að falast eftir því að ríkisstjórnin haldi þessum hagsmunum til haga það er ekki þar með sagt að það þurfi endilega að nýta allt viðbótarákvæðið sem vonandi næst það geta ýmsir aðrir hagsmunir haft áhrif á það og sú er hér stendur er alls ekki á þeim buxunum að það eigi að virkja allar ár sem renna eða neitt slíkt ég tel að náttúruvernd sé mjög mikilvæg en við eigum ekki að koma okkur í þá stöðu að þrengja að okkur varðandi nýtingarmöguleikana við eigum að hafa alveg opna möguleika á að ára þessa orku

íslenska ákvæðið og hvert beri að stefna í því sambandi ríkisstjórn samfylkingar og sjálfstæðisflokks var algjörlega klofin í málinu sjálfstæðisflokkurinn vildi áfram ræða um íslenska ákvæðið og ná meiru fram þar fyrir næsta skuldbindinga tímabil en það vildi samfylkingin ekki það voru því miklar deilur innan þeirrar ríkisstjórnar og hún gat ekki komist að niðurstöðu og hæstvirtur utanríkisráðherra sem tók þátt í þeim umræðum sat á girðingunni og treysti sér ekki til að kveða upp úr um hvað hæstvirtur ráðherra vildi á meðan umhverfisráðherra þáv hæstvirtur þórunn sveinbjarnardóttir talaði gegn þessari aðferðafræði en hæstvirtur forsætisráðherra þáv geir h haarde talaði fyrir þessari aðferðafræði sú ríkisstjórn var því algjörlega klofin það hefur ekki komið kannski alveg skýrt fram hvað núverandi ríkisstjórn vill í þessu sambandi en ef ég á að miða við það sem sagt hefur verið áður í umræðunni tel ég nokkuð víst að sú ríkisstjórn sé frekar andsnúin því að reyna að nota þessa sömu hugmyndafræði og nýtt var þegar íslenska ákvæðið náðist við teljum virðulegur forseti mjög mikilvægt að þetta mál fari sem fyrst inn i umhverfisnefnd og fái þar faglega skoðun og verði helst samþykkt hér á þinginu á þessu sumarþingi vegna þess að klukkan tifar og samningaviðræðurnar verða í algleymingi núna í haust í kaupmannahöfn þó að það náist ekki saman þar er alveg ljóst að það er mikill vilji til þess að ná sama samningi sem fyrst og sú er hér stendur telur reyndar að það sé mjög mikilvægt það er mjög mikilvægt að þjóðir heims geti séð fram í hvaða lausnir verða nýttar á næstu árum til að hemja losun gróðurhúsalofttegunda það er því alveg ljóst að sú er hér stendur og flutningsmenn þessa máls vilja minnka losun gróðurhúsalofttegunda en það á ekki að koma íslandi í þá stöðu að geta ekki nýtt sínar endurnýjanlegu orkulindir sérstaklega ekki þegar ljóst er að það er miklu umhverfisvænna fyrir lofthjúpinn að nýta vatnsafl og jarðvarma en kol og olíu sem langflest önnur ríki því miður eru enn þá að nota það er mikilvægt að þetta mál komi hér fram og fái umræðu og svo væri afar æskilegt að ríkisstjórnarflokkarnir eða þeir sem með þessi mál fara fyrir hönd ríkisstjórnar íslands í augnablikinu fari að